Poštovani ministre Kurkulas, povjereniče Füle, poštovani izvjestitelju Preda, čestitam Vam na trudu u podnošenju ovog izvješća. Mi smo uvijek govorili da je Hrvatska imala specifičan proces proširenja. Slučaj Islanda dokazuje da je ovaj možda još specifičniji, s obzirom da je dugi niz godina dio europskog ekonomskog prostora, da je dugi niz godina dio schengenskog sustava, da je gospodarski razvijen, da je naslonjen kroz dugi niz godina na članstvo u Europskoj uniji. Riječ je, jasno, o promjeni političke garniture na Islandu, promjeni okolnosti zbog gospodarske krize, koje su dovele novu vladu u situaciju da iznese ideju o referendumu koji bi bio održan prije nego što se pregovori nastave. Mislim da je politika i Vijeća i Komisije i Parlamenta u ovom slučaju jedina ispravna. Pričekajmo kako će se situacija tamo razviti. Korektno je da nema IPA fondova za zemlju koja ni sama ne želi u ovom trenutku biti članica.